Die Neuregelung des Schengener Informationssystems ist ein großer Schritt zur europäischen Sicherheitsunion, um an den Außengrenzen der EU sowie bei der täglichen Arbeit in Polizei und Justiz, Europol, Frontex und Eurojust die Schlagkraft gegen Terrorismus, Schwerstverbrechen, organisierte Kriminalität, illegale Migration jawohl und Asylmissbrauch massiv zu stärken.

Denn das ist unser Ziel Jede Beamtin, jeder Beamte muss zu jeder Zeit augenblicklich gefährliche Personen erkennen und sofort amtshandeln können. Und das ist dann die verwirklichte Interoperabilität.

Setzen wir diese effektive Arbeit konsequent fort, das sind wir den Menschen Europas schuldig!